Herr Präsident!

Ohne Vorwarnung und ohne Anklage wurden Menschen aus ihren Wohnungen gerissen. 2002 erklärte das estnische Parlament die Deportationen zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

14. Juni ist in Estland ein staatlich anerkannter Gedenktag. Der Tag dient zur Erinnerung und zur Trauer, ist aber auch ein Zeichen der Wertschätzung des aktuellen demokratischen und unabhängigen Estlands. In Europa und auf der Welt macht der 14. Juni aufmerksam auf das oft vergessene Leid kleinerer Staaten und Völker gerade in der ehemaligen Sowjetunion.